frú forseti það eru liðin sex ár síðan ég bar fyrst fram fyrirspurn um þetta efni það er kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi hér í þessum ræðustóli þá var ég að eiga orðastað við þáv hæstvirtur menntamálaráðherra björn bjarnason og ég hafði ástæðu til þess á þeim eiga að fara í ræðustól um þetta mál vegna þess að ég taldi tuttugasta og fyrstu grein útvarpslaganna vera þverbrotna að meira eða minna af öllum ljósvakamiðlunum sem á annað borð buðu upp á kostun ég tel svo enn vera hæstvirtur forseti hæstvirtur fyrrverandi menntamálaráðherra svaraði mér því til á sínum tíma að grunnprinsippið í þessari kostun væri að birta nafn viðkomandi kostunaraðila en ekki auglýsa vöru hans eða þjónustu það sama ætti að gilda í útvarpi og sjónvarpi og það væri óþarfi að blanda saman kostun og einhverju efni úr auglýsingum svo sem skilti myndskeiði eða hljóðrásum síðastliðið vor lagði ég svo fyrirspurn fyrir núv menntamálaráðherra um þetta sama efni á hvern hátt stjórnvöld hefðu fylgt því eftir að útvarps og sjónvarpsstöðvar færu að kostunarreglum tuttugasta og fyrstu grein útvarpslaganna hæstvirtur ráðherra svaraði því til að útvarpsréttarnefnd og hún hafði þá nýverið skipað hin nýja útvarpsréttarnefnd það er hinn fyrsta október tvö þúsund og fjögur og hún upplýsti þingheim um

um það hvernig upplýsingum fjarsölu og kostun helstu sjónvarpsstöðvanna sem störfuðu með leyfi nefndarinnar væri háttað á þessum tíma sagði hæstvirtur ráðherra að verið væri að kynna forsvarsmönnum sjónvarpsstöðvanna hvernig ætlunin væri að standa að þessari könnun og mun útvarpsréttarnefnd hafa lagt á það áherslu að eiga gott samstarf og samvinnu við alla leyfishafa án þess þó að þetta kæmi niður á því eftirliti sem nefndinni væri ætlað að hafa með höndum samkvæmt útvarpslögum hæstvirtur ráðherra svaraði mér þarna til að miðað væri við það að niðurstaða umræddrar könnunar gæti legið fyrir á vormánuðum tvö þúsund og fimm nú þykir mér afar forvitnilegt að fá að heyra hvort niðurstöðurnar liggi fyrir